Rumunsko v jednom ze svých oficiálních deníků jasně požaduje některé části území jižně od severní moldavsko rumunské hranice. Pro autora je zřejmě jasné, že Moldávie bude v krátké době součástí Rumunska, a logicky požaduje i území dnešní oděské oblasti a některé části na sever od dnešní moldavsko rumunské hranice. Maďaři si začínají podle vystoupení politického uskupení Jobbik nárokovat vedle jižní části Podkarpatské Rusi část podkarpatského oblouku mezi slovensko rumunskou hranicí asi je jim líto, že nemají žádné medvědy. Ruská federace má pochopitelně zájem nejen o vlastní významnou černomořskou základnu v Sevastopolu, ale i o důležité podniky obranného průmyslu.